Signor Presidente, onorevoli colleghi, di essere ancora affezionata alla divisione dei poteri che sono a fondamento dello Stato di diritto e, quindi, che una commissaria europea possa intervenire nel corso di una votazione è qualcosa che, per fortuna, ancora mi sorprende e penso che sia qualcosa di poco consono

Quindi, mi permetta di dissentire fortemente da quanto Lei ha detto. Ringrazio l'onorevole Caputo per essersi fatto promotore di questa interpellanza, che ho contribuito a sostenere attraverso la mia firma. Condivido integralmente quanto ha detto il collega Pimenta Lopes sul Fondo di solidarietà, cioè sul fatto che le politiche di austerità e di tagli hanno reso più difficile la prevenzione e gli interventi antincendio. Mi permetto anche di dire che non sempre gli Stati membri hanno fatto quanto potevano fare, che il Governo italiano dovrebbe forse acquistare più Canadair e meno F35 e che l'abolizione del Corpo forestale dello Stato di certo non ha aiutato a fronteggiare adeguatamente questa situazione.